Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Warum ist das Telekompaket, über das wir heute abstimmen, so besonders wichtig? Wir brauchen schnellen Internetzugang, wir brauchen leistungsfähige Netze, wir brauchen Glasfaserkabel, 5G Gigabit Netze. Jeder ist heutzutage mit jedem vernetzt, alles wird künftig über das Netz vernetzt sein. Eine gute Netzinfrastruktur ist das A und O, ist das Rückgrat für die digitale Transformation, ist wichtig für jeden einzelnen Bürger, ist wichtig für unsere Unternehmen, für die Wissenschaft, für die Verwaltung. Ohne leistungsfähige Netzinfrastruktur geht gar nichts.

Das Telekompaket, über das wir heute abstimmen werden, bietet eine gute Grundlage dafür, dass die Regulierung darauf ausgestellt wird, dass es künftig mehr Investitionen in den Ausbau dieser leistungsfähigen Giganetze geben wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte das ist die gute Nachricht für die Verbraucher Künftig gibt es Obergrenzen für die sogenannten intra EU calls